Ja. V principu zelo mi je bila všeč nadaljevanka Igra prestolov. Na vprašanje, zakaj mi je bilo, bila všeč, lahko rečem, zato ker je na zelo zanimiv, način opisovala posamezne karakterje. Nihče od karakterjev ni bil strogo črno-bel, ampak v principu je skozi razplet zgodbe, vsakemu karakterju, prikazovala in pozitivne in slabe, in, slabe lastnosti. na ta način je pravzaprav mogoče želela prikazati, koliko je v življenju, ko nihče ni absolutno dober oziroma absolutno slab. Hkrati mi je bilo pa zanimivo, tudi, prikaz, borbe za oblast, ki je tipična tudi za realnost, in tudi v tej borbi za oblast, za moč, za vladanje se je kazalo, to, da nekdo, ki ima izrazita moralna načela, ki, moralno-etična načela, zelo težko, pravzaprav ostane na oblasti in, je po navadi žrtev sistema. v bistvu mi že snemamo. skratka, kakšna je bila zgodba. Zgodba se začne, pravzaprav v nekem namišljenem svetu v, v nekih namišljenih kraljestvih. Pravzaprav gre za domišljijsko zgodbo, kjer, pravzaprav poteka, borba za, prevzem, oblasti nad, sedmimi kraljestvi, pri čemer je veliko pretendentov za ta prestol in vsak, pravzaprav, izkazuje to pravico na, iz nekih, različnih razlogov in pri tem se sklepajo razna zavezništva, nastopajo različne nadnaravne, sile, zgodba je polna preobratov pravzaprav, tako da je sama zgodba je zelo dolga, zelo težko človek na kratko, opiše, zanimiv, je tudi pravzaprav pogled, kako to, ko sem že v prejšnjem vprašanju, razložil, v kakšnem obsegu, ljudje spreminjajo svoj karakter, nekateri so dobri oziroma zdajle pa potem v bistvu kaže njihovo drugo plat, čeprav v resnici obstaja tukaj, tukaj nekaj karakterjev, ki pa so dosti, črno-belo, prikazani. Tako da na koncu, zgodba se zaključi, da vseeno dobro, zmaga nad, zlim in zgodba se zaključi. kateri izletniški kraj vam je všeč in zakaj? Všeč, mi je, Dalmacija, o pravzaprav všeč so mi vsi, cel, okoliš, Mediteranskega morja. Ne vem, a enostavno, imam rad morje, toplo vreme, soli, vonj borovcev na, morju. pozitivno vzdušje se pričara s svetlo, z daljšimi dnevi z, mogoče s turisti, ki so na teh, okoljih, mogoče me spominja na kakšna pretekla življenja, skratka, z obdobji zgodovine, ki mi je zelo zanimiva, fascinantna, je Rimsko cesarstvo, ki pa se je pravzaprav razlegalo predvsem, okoli Mediteranskega morja. prej si nisem izbral, enega glavnega kraja. z, omenil sem več različnih, bi rekel celo področje. se pravi regijo Mediteranskega morja v bistvu tukaj imamo celo vrsto znamenitosti. od, recimo Splita, Dioklecijanove palače, Dubrovnika, ki je zgodovinsko mesto, potem, Grčija je pravzaprav sam en kulturni spomenik, cela italijanska obala je izjemno zanimiva. Benetke so, zelo znan kraj, ki, pravzaprav je turistično, turistični center. nama z ženo pa je bila posebej všeč, Sicilija, ker je relativno majhen otok in v sedmih dneh lahko obiščeš čudovite, prostore z mnogo antičnimi ostanki in, klimatski pogoji so izjemno, izjemno dobri. Kako, opišite pot do tega kraja. Pravzaprav, midva sva se v ta kraj odpravila tako, da sva, ob Ljubljani, iz Ljubljane sva odpravila s svojim avtomobilom in sva preko, avtoceste v, iz Slovenije prišla, do Trsta na na letališče v Trstu, kjer sva, parkirala avto in, z letalom, ki je pristopalo, kjer sva prestopala v Rimu, poletela proti, Siciliji. Sicilija ima dve letališči, eno je v Palermu, drugo je mislim, da je Catania. Midva sva se odločila, da bova pristala v Palermu in naredila krožno pot, po Siciliji ter se tako potem vrnila, nazaj, v izhodišče Palermo. Kateri poklic vam je všeč in zakaj? pravzaprav težko rečem, več, poklicev je takih, ki so mi zelo všeč. eden od zelo zanimivih poklicev je zdravniški poklic. Pravzaprav zahteva veliko, znanja, veliko stvari, ki se stalno spreminjajo, potegnejo, permanentno učenje, hkrati pa s tem poklicem v bistvu lahko zelo pomagaš ljudem, spreminjaš njihova življenja na bolje in, to zagotovo prinaša veliko notranjega zadovoljstva tistim, ki ta poklic tudi opravljajo. Razložite, kaj vse delajo ljudje tega poklica. Ljudje tega poklica, pravzaprav, morajo imeti, stalno velik del svojega časa namenjenega, izobraževanju. Se pravi, ključna naloga teh ljudi je, da se stalno izobražujejo, ker samo tako lahko sledijo sodobni medicinski znanosti in potem, ljudem pomagajo, ljudem lahko pomagajo na več načinov, bodisi tako, da so v vsakodnevni primarni klinični praksi, se pravi, ti so zdravniki splošne družinske medicine, ki so prvih, prva linija pomoči, posameznikom, ki to pomoč potrebujejo. Potem pa so seveda tukaj še bolnišnice, kjer, poteka, nadaljevanje, zdravljenja in pa terciarne, univerzitetne ustanove, kjer se izobražujejo, novi zdravniki za prihodnje generacije. Katera jed, ki jo sami pripravite, vam je všeč, in zakaj? Zelo, rad imam, piščančji kari. Pravzaprav ga imam rad zato, ker mi je všeč, pikantna azijska hrana in, raznobrnost, raznobarvnost okusov. prav tako mi je všeč, barvitost same jedi, ki, kar pomeni v bistvu, velikokrat rečemo, da hrano, ne jemo samo z, usti, ampak tudi z očmi in zadevo lahko na krožniku zelo lepo izgleda. pa pomembno mi je verjetno tudi zato, ker jo dosti solidno pripravim. Opišite pripravo te jedi. v principu najprej si pripravim vse sestavine, to pomeni, pripravim, meso, ki je osnova, recimo piščanca, narežem ga na koščke in ga potem začinim s, sojino omako, ter s česnom in ingverjem in dam bi bi rekli, v pac za nekaj časa. temu dodam še v bistvu žličko, črnega vina. Na drugi strani pa, zopet pripravim, narežem zelenjavo, predvsem rdečo, in zeleno papriko na majhne koščke, potem najdem tudi, v hladilniku pogosto korenček, ki ga narežem. podolgovate, rezine in pa, v kolikor imamo, doma na razpolago bambusove vršičke, uporabimo za pripravo jedi tudi te. začnem, tako, da najprej prepražim, papriko, in pa, korenček ter, vse to skupaj na ingverju, česnu in pa zdrobljenem koriandru na ta način, s to zelenjavo prepražim tako, da ni preveč, zmehčana, ampak ravno prav trda in jo umaknem na, stran, dokler, niso pripravljene ostale sestavine, to pomeni, da, v drugi fazi začnem s praženjem mesa, ki ga, potem zalijem tudi s, kokosovim mlekom, dodam karijevo, kari kot začimbo, oziroma kurkumo. v dosti, bi rekel, obsežni, količini, z dovolj količine. In, seveda ne sme manjkati tudi čili, ker pač gre za pikantno azijsko jed. Nato, dodam še ostalo zelenjavo, ki sem jo prej pripravil, in v bistvu še nekaj časa kuham, dokler jed ni pripravljena. Katera knjiga vam je bila všeč in zakaj? Pravzaprav mi je bila, zelo všeč, ena serija knjig o Džingiskanu, prej sem pravzaprav pozabil, točno, kateri naslovi so povezani s temi knjigami, ampak, gre za, opisovanje, razvoja oziroma življena Džingiskana in njegovih naslednikov. Zakaj mi je bila knjiga všeč? Mogoče zato, ker me zgodovina, zanima, posebej kakšne znane zgodovinske osebnosti, ki so imele velik vpliv na, razvoj civilizacij in družbe kot take. Julij Cezar, Džingiskan, Napoleon, zanima me tudi druga svetovna vojna in tako naprej. Na kratko opišite vsebino te knjige. Zopet, težko govorim, na kratko, ker sem rekel, da gre za serijo teh knjig. knjiga se začne najprej z, opisom življenja Džingiskana, od tega, kako pač je prevzel vodenje nekega majhnega plemena, mongolskega, ki ga je potem združeval z drugimi plemeni in kako je imel vizijo, osvajanja nekih ozemelj. Mongoli so, širili, svoja ozemlja in, v knjigi se potem opisuje zopet borba za oblast med različnimi pomembnimi osebnostmi v tistem času, ter, kako je z različnimi manevri Džingiskan obvladoval vse te izzive, in širil svoj imperij na Kitajsko ter, seveda kasneje se zgodba nadaljuje tudi, z opisovanjem življenjskih zgodb njegovih sinov, ki so se borili tudi za nasledstvo, tega, bi rekel, cesarstva, ki ga je ustvaril, in v bistvu razcvet cesarstva dosegli, v času njegovega sina Kublajka celo vnuk Kublajkan. Katera naravna katastrofa vam je ostala v spominu in zakaj? pravzaprav najbolj mi je ostal v spominu, cunami v na Tajskem in, se pravi, v tem predelu Azije. Zakaj, mogoče zaradi tega, ker je bil, tako dobro, dokumentiran s posnetki, z živim poročanjem, iz bi rekel hitrim poročan samega mesta dogodka, in smo lahko skozi video vsebine se vsi gledalci prepričali, kako mogočen in kako, pravzaprav uničujoč je lahko tak naravni, dogodek in kako brez moči je lahko posameznik v takih, situacijah. skratka, posledice so zelo grozljive in, to, je lahko skozi te video vsebine pustilo bistveno globlji pečat na posameznika, kakor bi, če bi to samo prebral kot novico v časopisu. Katero orodje se vam zdi najbolj uporabno in zakaj? Pojma nimam, to je v bistvu zelo, zahtevno vprašanje. mogoče bi rekel pravzaprav meni se zdi najbolj uporabno orodje, zgodovinsko gledano, svinčnik. Svinčnik je lahko zapisal, vse ideje, vse zamisli, vse znanje tega sveta, ki smo ga skozi zgodovino ustvarjali. in v bistvu na ta način smo ga lahko lažje prenašali naslednjim generacijam in dosegli, da so se ta znanja lahko samo nadgrajevala, ampak svinčnik ni, prenašal samo znanja, ampak je prenašal tudi kulturo, zabavo, in s tem v bistvu tudi notranjo izpolnitev posameznika. Umetnost kot taka, širši pojem slikanje je možno s, svinčnikom, tako da bi rekel res, da je, svinčnik eno od, najbolj uporabnih, orodij, ki se je v zgodovini človeštva, pokazalo. Kateri letni čas vam je najbolj všeč in zakaj? Najbolj všeč mi je pravzaprav, pomlad, s prehajanjem, v poletje, Ta poletni čas mi je všeč zato, ker je, se vreme, lepša, postaja bolj toplo, dan se daljša, narava se prebuja iz zimskega spanja, se pravi trava ozeleni, rože cvetijo, ljudje so veliko bolj optimistični, veliko več časa lahko preživimo v naravi med, drevesi. Družimo se lahko, ukvarjamo se lahko več s športom, nadihamo se čistega zraka, skratka, vsa energija zemlje se dviga in pozitivno vpliva na vse, ljudi. Kateri hobi vam je najbolj všeč in zakaj? Pravzaprav, bi rekel, da je meni osebno najbolj všeč, šport, kot tak, ker omogoča, pravzaprav, razvoj psihofizičnih spodobnosti, sprošča posameznika, po drugi strani, če, je ta šport v obliki, ekipnega športa, lahko ljudje med sabo, tekmujemo, sodelujemo, ustvarjamo ekipni duh, in fantje se običajno po takem druženju, igranja na primer košarke, pogosto lahko sprostijo še ob kozarcu piva, kar, še poveča, občutek neke povezanosti in pa osebnega zadovoljstva. Saj v bistvu vse študije dokazujejo, da posameznik, ki je, pravzaprav ustvaril, dobre in kvalitetne odnose z ljudmi in, razvil neki občutek pripadnosti določenim skupinam, postaja veliko bolj, srečen kot pa tisti, ki tega nimajo. Katere pa so slabe, plati tega hobija? kaj naj rečem. Zdi se mi, da šport kot tak je seveda zelo koristen in dober, po drugi strani pa, ima slabo plat, če se z njim preveč pretirano ukvarjamo, da lahko pripelje do poškodb. Te poškodbe so lahko tako resne, da, preprečijo nadaljevanje, bi rekel, izvajanja tega hobija, kar lahko vodi do, bi rekel, nekih psiholoških, psihičnih travm, ki, imajo lahko tudi resne posledice, kot so depresija in podobno. saj ljudje, ne morejo sproščati energije v fizičnem smislu, hkrati pa so prikrajšani za družabno življenje, ki je s športom povezano. Katera domača žival vam je najbolj všeč in zakaj? Tukaj se takoj odločim med dvema živalma eno je pes, drugo je konj. Pes mi je všeč zato, ker predstavlja neki, občutek varnosti, ki ga zagotavlja družini, ne rečemo zastonj, da je pač hišni čuvaj, po drugi strani je, tudi neke vrste, simbol zvestobe, ker je, zelo predan običajno, gospodarju in pa družini, kjer, živi in je to v bistvu ena od vrednot, ki jo, sam zelo cenim, po drugi strani, pa mi je konj tudi zelo všeč, ker, je z njim, sam z njim povezujem občutek neke svobode, neke, neomejenosti, ki je povezano recimo s, podobo jahanja, skozi kakšno prerijo ali pa travnike in tako naprej, in, prav tako, konj, je zelo inteligentna žival in v bistvu, vrača, lastniku skozi komunikacijo in obnašanje, to energijo, ki jo, tudi konj sam, prejema in na ta način se obstaja, tudi zelo tesna vez med med jezdecem in, konjem. Tudi če hoče biti jahanje kvalitetno, morata, obadva, med sabo ustvariti en zelo dober odnos zaupanja in pa vzajemnega spoštovanja. Edino tako pravzaprav lahko delujeta kot celota. Kako je potrebno skrbeti za to domačo žival? Za psa seveda je potrebno veliko energije in časa, vsaj po mojem mnenju. To pomeni, da, je treba, psu zagotoviti dovolj gibanja, z njim je treba iti, velikokrat na sprehod, s tem v bistvu ga zmatraš, ga razviješ in fizično vzdržuješ v določeni, kondiciji. Hkrati, mu je treba na ta način omogočiti, zagotavljanje, bioloških, potreb. zelo dobro je, da se za, psa priskrbi ustrezna prehrana. Nekoč se je veliko, kuhalo za ali pa v bistvu, priskrbelo surovo meso oziroma kosti. Dandanes pa je popularna, industrijska hrana, za katero pravijo, da je sestavina, da so sestavine ustrezno, skombinirane, da predstavljajo najboljše odmerke mineralov, vitaminov in hranilnih snovi za psa in njegov razvoj. Razložite, kako vse ljudje ogrevajo svoje hiše. to je tehnično vprašanje, sam sem seznanjen z različnimi, vrstami goriv, ki se uporabljajo za ogrevanje hiš. Zgodovinsko seveda smo najprej imela, imeli, drva, potem oglje, kasneje se je uveljavilo ogrevanje na nafto, in, zemeljski plin, potem smo razvili sončne panele in v bistvu, ogrevanje tudi, z uporabo sončne energije. v zadnjem obdobju pa so zelo popularna, zelo popularne, tele, kaj so že, ne moram se spomniti, v bistvu, topotne postaje, toplotne črpalke, tako je, toplotne črpalke, ki se, vse bolj množično uporabljajo in so zaradi energetskega izkoristka tudi zelo, podprte s strani države v obliki subvencij. Narekujte primer vabila na rojstnodnevno zabavo. Dragi prijatelji, kmalu bom dopolnil petdeset let. To je zelo pomemben mejnik v življenju vsakega posameznika in življenje se preveša iz prve verjetno v drugo polovico in začneš vrednotiti vse, kar imaš, vse, kar si, dosegel, s kom si bil, in vse bolj lahko ugotavljaš, da najpomembnejše in najbolj dragocena stvar v življenju so odnosi. Odnosi z družino in odnosi s prijatelji. In ko gledam nazaj, sem pač videl, da si ti, prijatelj, imel zelo pomemben vpliv na moje življenje, na, da si bil z mano v nekam pomembnem življenjskem obdobju, zato bi rad s tabo, v petek sedemindvajsetega julija, obujal te spomine in se veselil, teh lepih trenutkov, ki so bili v preteklosti, podoživljal skozi druženje in se veselil tudi novih, ki jih bomo mogoče lahko ustvarili v prihodnosti. Skratka, lokacija je navedena na drugi strani, pridi, v petek, sedemindvajsetega julija. Veselim se srečanja s teboj. Narekujte primer rojstnodnevnega voščila. Draga Maša, napolnila si osemnajst let. Iz majhne, nasmejane punčke, navihane in, sposobne vseh različnih vragolij si zrasla v pravo lepotico, pametno, samostojno žensko in prav ponosno te opazujem, kako, samostojno stopaš po tej svoji življenjski poti. In upam, da, si sama prav tako ponosna nase, ker imaš veliko razlogov, ki lahko pravzaprav okrepijo ta občutek zadovoljstva in samozavesti. V, zato ti v bistvu iskreno čestitam za rojstni dan in ti v prihodnje želim vse lepo, veliko, veliko miru v srcu in pa jasnih misli, ki bojo pravzaprav te vodile na tvojih poteh, pripomogle k tvoji izpolnjenosti in, k oblikovanju nekih srečnih občutkov.